Uns ist klar, dass das eine oder andere modernisiert werden muss. Das Urheberrecht muss angepasst werden an die neue digitale Welt. Wir kennen den Wert des europäischen Kulturguts.

Hier geht es ganz einfach darum Ist es möglich, einen Verkauf unter dem Einstandspreis zu machen? Wie sieht es aus mit Preisauszeichnungen im Internet? Wie können wir den Bürgerinnen und Bürgern Sicherheit geben im Umgang mit dem Urheberrecht?

Ich frage mich, was ACTA eigentlich bewirkt, und das ist heute auch schon betont worden, wenn China, Indien und Brasilien gar nicht mit dabei sind.